Creo que los países europeos y Europa es un modelo claro que ofrece los mejores resultados no son precisamente los que tienen una participación más baja en materia fiscal. Pero, en todo caso, es evidente que existe una competencia fiscal dañina y que iniciativas como la que se presenta lo que pueden es contribuir a reducirla y a eliminarla, y que en materia fiscal se debe intensificar la cooperación y la solidaridad en el ámbito de la Unión Europea.